Doamna Lochbihler, colega noastră, a explicat ce înseamnă termen care a înlocuit vechea denumire de intușabili, mult mai prezentă în discursul obișnuit. De altfel, mobilizarea în jurul impunerii acestei noi denumiri arată că, până la urmă, cauza pe care o apărăm aici s a impus la nivel internațional. Însă, deși recunoaștem eforturile pe care le a făcut guvernul indian pentru eliminarea discriminărilor pe bază de castă, dorim, evident, o mai bună implementare a legislației și, de asemenea, știind, desigur, că eliminarea discriminărilor e un proces lung, fiindcă presupune o schimbare de mentalitate, ne gândim că există niște pași concreți care trebuie făcuți și e foarte simplu de explicat. De pildă, e nevoie de o poliție independentă și care să nu fie afectată de corupție pentru a înregistra elementar toate cazurile, toate plângerile celor care se simt discriminați. Suntem departe de această situație, din nefericire, în India. E de asemenea nevoie, cred eu, ca în Parlamentul indian să fie adoptat proiectul de lege referitor la interzicerea muncilor umilitoare din salubritate, care afectează direct această castă, și care o menține în situația de marginalizare penibilă în care se află.